Na sliki vidimo žensko, ki ima prav očitno sfotošopiran oziroma nekako drugače urejen obraz. Kako to vidim, do tega pridemo še pozneje. Ima tako bledo polt, bela mišljeno je najverjetneje mišljeno, da bi imela belo polt. Vendar izgleda nekako bolno. Z za prebledo poltjo. Ima veliko čelo in lepo urejene obrvi, ki so za moj okus nekako preveč lepo urejene. Skoraj jih ni več na eni točki. Ima lep ozek nos in svetlo roza ustnice. Prav tako ima rjave oči, ki so zelo lepe. In pa tudi take močne trepalnice. Ima svetlo rjave lase, v katerih so zapleteni tudi štirje metulji. Dva rdeča, rumen in vijoličen. Zdaj pa mogoče k temu, da, kako vem, da je ta slika umetna. Namreč njen obraz je preprosto preveč simetričen. Na njenem obrazu ni nobenega mozolja ali kakšne druge ali kakšne druge nepopolnosti. Prav tako ima vse skupaj nekako tako božanski pridih, bi rekli. Vendar to mogoče samo zaradi svetlobe. Na sliki vidimo žensko malo temnejše polti, ki ima lepe dolge črne valovite lase, ki pa je na desni strani obraza prav tako malo visijo čez njeno desno oko. In pa čez, obrv. Tako da izgleda, kot da ima malo preče. Vendar se najverjetneje temu ne reče preča. Ima tanke lepo urejene obrvi, ki pa so za moj okus malo pretanke. Prav tako ima lep mejkap, lepo lepo namazana je, taka svetlo modra črta poteka nad njenim očesom. Njen nos pa mi ni prav preveč všeč, je nekako preozek in pa preveč sploščen, če mene vprašate. Vendar ima pa lepe uhane. Ti uhani so v obliki kroga v njih je pa nekakšna limona, če prav to vidim, vendar nisem gotov. Prav tako ima lepe ustnice, ki pa so namazane z neko svetlo roza šminko ter se lepo svetlikajo. Najverjetneje si jih je ravnokar obliznila. Poskusila je tudi narediti nekakšen nasmešek, vendar je uspel nekako bolj klavrno. Oziroma ali pa ima tako čuden nasmešek, nasmešek. Ne vem. Ne paše mi njen nasmešek, vendar ne znam točno opisati, kaj mi ne paše na njenem nasmešku. Mislim, da ima, ne vem, tako čudo strukturo obraza oziroma je nisem navajen. Ampak v resnici na ljubo je to lepa ženska, če se ne bi tako smejala, če bi dejansko odprla ustnice in se na polno zasmejala, ne pa tako nekaj na pol, bi bila zelo lepa ženska. Na sliki imamo neko belo žensko oziroma belko, kot bi lahko rekli. Oziroma, kot bi ji rekli naši prijatelji onkraj morja, Caucasian woman oziroma white woman. Karkoli vam bolj paše. Ta ženska ima dolge, črne, valovite lase, ki pa so tudi nekako dani v neko kvaziprečko čez levo oko. Preče je ravno dovolj, da se, no, to ni v resnici preča, ampak delajmo se, da je preča. Preče je ravno dovolj, da se lahko, da se ne vidi v popolnosti njene obrvi in očesa, vendar se vseeno vidi dovolj, da lahko razločimo, kaj je to dvoje. Njen nos je špičast, nekako v obliki puščice. Zelo neprijeten je, če mene vprašate. Vendar tisto, kar je najbolj neprijetno na tej sliki, pa je njen kaotičen nasmeh. Sicer ima zelo lepe ustnice, ki so še namazane z neko temno rdečo šminko, ki je naravnost seksi, vendar njen nasmeh je tako grotesken. Sploh pa njeni zobje. Se mi zdi, da, večkrat se mi zdi na splošno pri ljudeh, kadar se ljudje zelo široko nasmehnejo in pokažejo vse svoje zobe, se mi zdi, kot da imajo veliko preveč zob. Noben človek ne bi v resnici smel imeti tako veliko zob. Se mi pa zdi na splošno, to sem po mojem možno, da sem to že povedal, ampak ne vem pa zares. Se mi zdi, da je ta slika nastala ne nekem študentskem žuru oziroma na neki prekrokani noči. Namreč slika oddaja tako kaotično energijo. Njen nasmeh pa je v še poudarja to kaotično energijo. Na sliki je tokrat bila ženska, belka torej, ki pa je tudi nekako sfotošopirana oziroma je bila slika vsaj urejena. Vendar ne tako kot pri prvi sliki. Lahko sumim tudi, da je bila slika ustvarjena s profesionalnim namenom. Namreč slikana je pred neko belo steno. In njen obraz je približan. Ima rjave lase, ki so speti v čop. Vendar nekako malomarno. Ker namreč del las gleda izven tega čopa. In je prosto visi na njeni desni strani obraza. Prav tako ima lepe svetlo modre in pa lepo urejene obrvi, ki pa niso pretanke. Tako kot na primer pri ženski številka ena. Ampak so ravno prav debele. Nekako izgledajo, kot da so naravno take. Torej pomeni, da si jih ni preveč populila in potem narisala, ampak si jih je populila ravno dovolj. Ima lep ozek nos, njene ustnice pa izgledajo, kot da potrebujemo, potrebujejo nekaj labella. Zdaj mogoče, zakaj mislim, da je ta slika urejena oziroma sfotošopirana, ker tudi ta ženska v resnici ni tako simetrična kot ženska na prvi sliki, a vendar vseeno lahko vidimo, da na njej ni druge nepopolnosti. Ni gub, ni nobenih mozoljev, ni nobene druge nepopolnosti. Ampak tudi ni niso tako pretiravali kot pri prvi ženski. Super slika. Na sliki je moški, ki se poskuša nasmejati, a vendar mu to ne uspeva. Pravzaprav ima prav neki tak klavrn nasmešek, bi lahko rekli. Vsaj, če mene vprašate, je tako oziroma izgleda vsaj boleče, če ne klavrno. Kot da se je poskušal nasmejati, vendar mu to ne uspeva. Kot da je nekdo ravnokar povedal en vic o tvoji mami, vendar, ki je bil kar smešen vic, vendar je tukaj govoril o tvoji mami. O kateri se ni za hecati. Ima črne skravžane lase in pa neurejene, zelo neurejene obrvi. Namreč njegova desna obrv skoraj je že zrasla v levo obrv. Prav tako pa obstajajo kar deli obrvi, ki se širijo v diagonale naprej v čelo. Ima take rjave oči, temne, ki te prav kar vabijo v njegov objem. In tudi pa lep nos, ki ni preširok in ne preozek. In je lepo oblikovan. Ni preveč špičast in je lepo zaobljen. Vendar tudi on trpi za sindromom široko nasmejanih ljudi, namreč tudi zanj mislim, da nima tako veliko zob, kot jih v resnici ima. Vendar mi njegov širok nasmeh sporoča: "Živjo, jaz sem Tadej in imam zelo veliko zob." Na sliki imamo črnega moškega, ki najverjetneje igra košarko. Namreč za njim lahko vidimo na neki tabli, simbol košarkaša oziroma košarkarke. Na začetku sem mislil, da je to Shaq, vendar ampak to samo zato, ker ne vem, kako Shaq v resnici izgleda. Po hitrem guglanju, da sem preveril, kako Shaq izgleda, sem ugotovil, da to ni Shaq. da bi preveril, če je to LeBron James, sploh nisem pomislil. Mogoče, da je. Ne vem dovolj o košarki. Ima širok nos in pa polne ustnice, take res močne ustnice. In pa črne kratke lase, ki so pa lepo urejeni. In pa brado, ki je pravzaprav malce smešna. Namreč brada poteka samo po robovih njegovega obraza. Torej dejansko samo nekaj tanka linija, ki poteka samo po robu brade. Izgleda zelo zmatran in prešvican na tej fotografiji. Vendar mu paše. Izgleda zadovoljen kljub svojem ve, da je dosegli to, kar je hotel. In da se je za to res potrudil. Na sliki je obraz nekega belega moškega, ki pa ima črne lase, nekakšne vranje barve in so tudi dolgi. Lase ima dane v prečo in ta preča poteka, tako da so lasje usmerjeni v levo stran njegovega obraza. Ima kratke, urejene obrvi. Ter pa rjave ozke oči, ki gledajo prav skozi mene, ne vame. Prav tako ima suh nos, mislim, da bi ga tako najbolje opisal. Vendar to ni lep nos, namreč ni tak, ni tako koničast, ampak je samo zaobljen, prav tako izgleda malo zlomljen, če sem iskren. Ima tudi ustnice, ki so prav tako potrebne labella, malo namazane z labellom. In pa, če dobro pogledamo, vidimo, da tudi v desnem ušesu nekakšen uhan ali nekaj takega. Taznega, takega, se opravičujem. To bi lahko bil tudi pevec skupine The White stripes. Ne vem, zakaj, ampak mene spominja nanj. Ne več točno, kako izgleda pevec, tako da je, možno, da je to v resnici on. Vendar nisem gotovo. Na sliki lahko vidimo starejšega gospoda, ki si ga že loteva pleša. Ne mislim, da je star samo zato, ker ima plešo, to bi bilo zelo neumno. Mislim, da je star tudi zato, ker se vidi, vidijo njegove gube in tistih nekaj las, ki mu jih je še ostalo, pa je osivelih. Prav tako ima osivelo brado. Sicer pa ima lepe modre take vprašujoče oči. Kljub nekaj gubam pa lahko vidimo, da je ta človek lep. Vidimo, da se je tekom življenja zelo veliko smejal. In da se je zelo veliko smejal na levi strani. Kako sem to ugotovil? Na levi strani ima več gub okoli očesa, ki nastanejo takrat, ko se smejimo. In pa prav tako ima levo od ustnic malo večjo gubo kot na desni strani. Prav tako on pa ne trpi za sindromom širokega nasmeha, namreč to pa bolj zato, ker deluje, kot da se ne zna smejati v resnici. On, on pa ima prav zares klavrn nasmeh. In pa nekako špičaste oziroma vsaj dolge in visoke, dolga in visoka ušesa, se opravičujem. Na sliki vidimo nekega Azijca. Majhnega črnega grdega Azijca. Črnega pa zato, ker ima črne lase. V resnici je zelo blede polti. Torej zakaj mislim, da je Azijec, zato ker, zato ker pač je Azijec, to je dejstvo. Nisem hotel reči, da je Kitajec ali Japonec, namreč tako bi me lahko označili za rasista, če mene vprašate, tako med nama, izgleda kot Severni Korejec. Ali Južni Korejec. V ta del nisem gotov. Vendar v vsakem primeru je zelo grd. Namreč izgleda, njegovo čelo je veliko preveliko za mislim zavzema polovico njegovega obraza. Drugi deli njegovega obraza, na primer njegov nos, obrvi, usta in pa oči so totalno nesorazmerno razporejeni, ampak največji problem je njegovo čelo. Ki zaobsema, ki za , ki zavzema kar petdeset procentov njegovega obraza. Vrh tega ima pa še slabo pričesko. Sploh se ni potrudil, da bi vse lase spravil na isto stran oziroma spravil jih je na isto stran, vendar pa ni zaobjel čisto vseh, nekateri lasje mu prav tako klavrno visijo na čelo. Na sliki lahko vidimo tako imenovanega alfa moškega. Namreč deluje, kot da bi lahko imel, kot da bi lahko delovali v kakšnem bojbendu ali pa da bi vgradili moje srce moji mami. V vsakem primeru ima frizuro, ki bi jo morali pustiti v prvem desetletju dva tisočih let. In najverjetneje smo jo tudi pustili. Američani oziroma Angleži bi temu rekli frosted tips. A vendar ne vem, če imamo Slovenci sploh enačico za tako frizuro. Ima ozke obrvi in pa široko lepo čelo, ki se vseeno malo sveti zaradi masti. Ima svetlo zelene prodorne oči, ki kar povprašujejo po meni. In pa lepas, lepa, lepe svetlo roza ustnice. Prav tako se vidi, da se ta človek večino časa smeji samo na desno stran. To lahko vidimo po tem, da mu je nastala manjša gubica na njegovi desni strani. Je neobrit oziroma izgleda, kot da se je obril pred približno tremi dnevi odvisno, kako hitro mu raste brada, ampak po sebi sodeč bi rekli trije dnevi. V resnici je prav seksi in se mu malo, malo mu zavidam, da je tako seksi.